Herr Posselt! Es gibt keine Diskussionsverbote, die die Konferenz der Präsidenten verhängen könnte. Das ist ganz unmöglich, und das weise ich auch zurück.

Es handelt sich beim Bericht von Frau Estrela um einen Initiativbericht, der im Rahmen einer Kurzdarstellung hier wie viele andere Initiativberichte dieser Art auch vorgestellt wird.

7 wurden im Haushaltsausschuss nicht angenommen.